Más palabras de autocomplacencia, señor Rehn, que se ven superadas por una realidad que cada año se recrudece más. Porque, señor Comisario, ustedes están empezando a crear un discurso de la recuperación sobre la base de unos datos de crecimiento que nos prometieron ya hace tiempo. ¿O no es verdad, señor Rehn, que usted, hace ya dos años, nos dijo que, en 2012, creceríamos al 0,4 cuando volvimos a caer en la recesión? ¿O no es verdad que también prometió para este año un crecimiento del 1,4 cuando, en realidad, lo vamos a hacer con tasas tres veces inferiores? ¿O no es acaso verdad que no ha acertado en ninguna de sus previsiones sobre Italia, Grecia, España o Portugal, cuando negaba los efectos de los multiplicadores fiscales? No, señor Rehn, usted no puede liderar un discurso de la recuperación porque usted lidera la cara de un fracaso económico y social. Porque lo importante, señor Rehn, no es solo que la tasa de crecimiento sea más débil y más lenta de lo que había prometido lo importante es todo lo que estamos dejando en el camino para conseguir ese crecimiento aplicando sus recomendaciones por país, ese doble mantra de austeridad y de reformas estructurales. Porque sí, señor Rehn, suben las bolsas de valores pero bajan los salarios de los trabajadores. Se disminuyen los déficits comerciales pero se multiplican las divergencias económicas y sociales. Ganamos en competitividad, pero no porque seamos más innovadores o más productivos sino porque estamos derrumbando nuestro modelo social. Y sí, señor Rehn, bajan las primas de riesgo pero aumentan, sin ninguna duda, los niveles de euroescepticismo y de eurofobia.